Doamnă președintă, femeile din Europa, mai ales cele din zonele rurale și urbane mici, continuă să se confrunte cu dificultăți serioase în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă și menținerea stabilității financiare, prevenția și identificarea problemelor de sănătate pentru femeile însărcinate, sprijinul pentru combaterea discriminării și a actelor de violență fizică și verbală. Aceste probleme au un impact negativ direct asupra bunăstării familiilor din statele membre ale Uniunii Europene. În România am făcut câteva propuneri de politici publice pe care cred că instituțiile europene ar putea să le preia și să le finanțeze la nivelul întregii Uniuni. Acestea se referă la facilități pentru femeile din mediul rural pentru găsirea unor locuri de muncă stabile, sprijin pentru copiii din mediul rural cu mame plecate la muncă în spațiul comunitar, campanii de prevenire a riscului de cancer mamar, gratuitatea analizelor pentru femeile însărcinate. Prin colaborare strânsă între instituții, societatea civilă și guverne putem găsi soluții punct cu punct la aceste probleme.